Az elkövetők nagy arányban uniós állampolgárok, az áldozatok pedig jellemzően nők és gyermekek. Arra késztet, hogy minden szerénytelenség nélkül újólag felhívjam a figyelmet korábbi kezdeményezésemre, a különösen sérülékeny áldozatok úgy, mint nők, gyermekek, idősek fokozott jogi védelmének intézményesítésére, szigorúbb büntetésére a tagállamok igazságszolgáltatásában.